Jaz se opravičujem. Spoštovani minister, poglejte. vemo, da je kar nekaj, priča smo kar nekaj nasedlim zgodbam o privatizaciji in vendarle izjavljate k privatizaciji je treba pristopiti, pač, strateško, razumno, počasi, premišljeno, samo zato, ker pač smo sprejeli tržno gospodarstvo. Ampak mi nismo nujno zavezani čisto vsega razprodati, kar imamo, ne. In resno sprašujem, zakaj bi, nekaj, kar je res ena izmed paradnih disciplin, pri nas, mislim sami vidimo, Slovenija je prva zelena, država v svetu. je, ima neizmeren potencial. Zakaj bi mi bili prisiljeni pravzaprav na vsak način prodajati? To je ena stvar, ki me zanima. Druga. nekje sem zasledila, da ste rekli, da je v Sloveniji prostora za dva do tri velike igralce oziroma velika turistična podjetja, ne. Se pravi, da v bistvu se bo na neki način monopole ustvarilo ne, med dvema, največ tremi se bo to, tukaj dogajala ta zgodba. Se pravi, vi boste te neizmerne kapacitete turistične, ki jih imamo, ne, že zdaj prodajali v nekakšnih paketih ali pa v paketu, ne, in me zanima, kako to komentirate. Ker to vodi pravzaprav k monopolom, ne. In ne razumem, zakaj ne bi pravzaprav potemtakem, v redu, skoncentrirali bi pod eno, pod enim, pod eno streho vse skupaj, da bi usmerjeno upravljali, ampak saj lahko država prav tako uspešno upravlja. Sami ste rekli, da ste tak primer, da ste vi vodili državno podjetje, ki je bilo uspešno. Ne razumem, zakaj nujno mora biti to privatnik? Pa mi prosim to razjasnite. Pa še razliko med privatizacijo in pa prodajo mi pravzaprav razložite, ker ste izjavili, ne. Ne govorim o prodaji, ampak o privatizaciji , pa me zanima, kakšna je razlika, v tem primeru. Hvala.